Criza economico financiară reprezintă o provocare fundamentală pentru UE. Creșterea alarmantă a ratei șomajului, precum și scăderea semnificativă a nivelului de trai arată că impactul crizei asupra situației sociale s a acutizat. Măsurile de contracarare a efectelor crizei trebuie să vizeze o strategie activă de ocupare a forței de muncă, care să promoveze investițiile în educație, formare, cercetare și inovare. Totodată, este necesară o eficientizare a utilizării fondurilor structurale în vederea sporirii capacității de inserție profesională. Sistemele de impozitare și de prestații sociale reprezintă, de asemenea, un factor important în ceea ce privește gradul de ocupare a forței de muncă, în special pentru grupurile vulnerabile. Prin urmare, consider că statele membre trebuie să prezinte măsuri concrete, favorabile creării de locuri de muncă, precum reformele privind impozitele percepute asupra forței de muncă. Pentru a minimiza impactul social al crizei economice, politicile europene trebuie să fie adaptate la situația specifică fiecărei regiuni, precum și la categoriile de populație cele mai expuse la riscuri.